Az első Ön azt mondta Ukrajnával kapcsolatban, hogy azért kell ennyire harcolnunk, úgymond Ukrajnáért, mert minden népnek, minden nemzetnek joga van döntést hozni a saját jövőjéről.

Erre a döntésre Ön azt mondja, hogy illegális. Hogyan lehetséges? Második kérdés a Kárpátalján élő magyarok és ruszinok is szeretnének az önrendelkezési jogukkal élni és dönteni saját jövőjükről, esetleges autonómiáról, vagy a Magyarországhoz történő visszacsatolásról. Mi a véleménye? Gondolom, értelemszerűen ők is dönthetnek róla, ugye? Harmadik kérdésem ugye nem lehetséges, hogy az Önök szótárában önrendelkezés csak akkor illet meg egy népet vagy nemzetet, ha az Önök birodalmi érdekeit kívánja szolgálni?